Von der sozialen Inklusion von Flüchtlingen, wir sprechen hier von der Gleichbehandlung der Ungleichen.

Insgesamt, so sagte er, stellen die Flüchtlinge eine Belastung für den Arbeitsmarkt dar.

Ein Gemeinwesen begründet sich durch gemeinsame Herkunft, durch gemeinsame Sprache, gemeinsame Kultur, gemeinsame geschichtliche Erfahrungen und gemeinsame Staatsbürgerschaft, und Sie können das nicht etwa dadurch begründen, indem Sie Sprachkurse machen.